Ich möchte mich auch den Kondolenzwünschen des Kommissars an die Familien der Opfer des grausamen Anschlags anschließen. Ich möchte auch vorausschicken, dass ich alle Bestrebungen und alle Bemühungen der Türkei in Richtung Demokratisierung unterstütze. Sie sind sicher dazu angetan, die Türkei näher an die Europäische Union zu bringen nicht in, aber näher an die Europäische Union! Auch glaube ich, dass wir gerade im Bereich der Menschenrechte und der Demokratisierung mit einer Politik der Zero Tolerance vorgehen und besonders hohe Standards annehmen müssen. Die Beispiele, die die Kolleginnen und Kollegen gebracht haben, sprechen eine deutliche Sprache, und wir sehen, dass die Türkei hier noch einen sehr, sehr langen Weg vor sich hat, um den EU Standard zu erreichen. Sie zeugen aber auch davon, dass die Türkei es bis jetzt verabsäumt hat, diese grundsätzlichen verfassungsmäßigen Reformen anzugehen und durchzuführen.

Hier hat die Türkei massiven Nachbesserungsbedarf.